virðulegi forseti ég vil óska hæstvirtum fjármálaráðherra oddný g harðardóttur innilega til hamingju með fyrstu ræðu hennar hér sem fjármálaráðherra það var hins vegar áhugavert að hlusta og eftirtektarvert nánast að hlusta á forustumenn ríkisstjórnarinnar ræða um störf og stefnu ríkisstjórnarinnar það kveikti ákveðna mynd í huga mér af því að á sínum tíma hvernig sigmund ekki sigmundur davíð heldur sigmund teiknaði reglulega fyrrverandi forsætisráðherra með þessi fínu sólgleraugu þegar hann horfði bjartur fram á það sem sumir mundu kalla hyldýpi þjóðargjaldþrots ég mundi gjarnan vilja að þar sem sólgleraugun eru komin greinilega á nefið hjá ráðherrunum forustumönnum ríkisstjórnarinnar að við mundum líma þar inn á tvo miða annars vegar þar sem stendur atvinna og hins vegar skuldir atvinna og skuldir

án vinnu verður nefnilega enginn vöxtur né velferð og heimili og fyrirtæki sem eru að drukkna í skuldum skapa engin ný störf fyrirtæki sem eru tæknilega gjaldþrota leggja ekki í nýfjárfestingar rannsóknir eða þróun og ráða ekki nýja starfsmenn heimili sem eru á mörkum þess að geta greitt skuldir sínar bíða eð a endurnýja kaffikönnuna fara sjaldnar í klippingu og aka eins lengi á gömlu sumardekkjunum eins og mögulegt er eins og við höfum kannski áþreifanlega orðið vör við á síðustu dögum og vikum afleiðingin er kyrrstaða og stöðnun í samfélaginu þetta er staðreynd engin vinna enginn vöxtur og engin velferð þrátt fyrir bjartsýnissólgleraugun þess vegna höfum við framsóknarmenn ítrekað lagt fram tillögur til aðstoðar ríkisstjórninni til þess að taka á skuldavandanum því miður hafa þær tillögur verið hunsaðar en þstaðan er þannig að þúsundir heimila bíða eftir niðurstöðum frá umboðsmanni skuldara um greiðsluaðlögun þúsundir heimila fjöldi heimila er enn yfirskuldsettur þrátt fyrir hundrað og tíu prósenta leiðina fjöldi ungs fólks er án réttlátrar leiðréttingar vegna þess að þau gerðu þau hræðilegu mistök að fá lánuð veð hjá ættingjum eða vinum að kaup á heimili við kaup á íbúðarhúsnæði þúsundir hafa horft á eignarhlut sinn í heimilinu gufa upp þrátt fyrir að hafa borgað samviskusamlega mánuð eftir mánuð af lánum og eftir að hafa tæmt alla varasjóði og tekið út séreignasparnaðinn það var mjög sorglegt að heyra það á sínum tíma þegar stjórnvöld lýstu því yfir að það væri ekkert frekar hægt að gera yfir heimilin því er ekki að undra að fólk spyrji hvers vegna í ósköpunum það eigi að halda áfram að borga halda áfram að berjast halda áfram að trúa á vilja stjórnvalda til að hjálpa heimilum landsins þegar þetta eru svörin sem þau fá hæstvirtur þingmaður sigmundur davíð gunnlaugsson formaður framsóknarflokksins kynnti í nóvember hugmynd hvað nýta skattkerfið til að leysa úr vanda yfirskuldsettra heimila og takast á við lánsveð og skort á greiðsluvilja það yrði gert með því að afborganir yrðu frjálsar upp að vissu marki með því að skipa starfshóp með fulltrúum allra þingflokka og sérfræðinga væri mögulegt að útfæra þessa hugmynd frekar og vonandi samþykkja hugsanlegt lagafrumvarp í vor við leggjum einnig mjög mikla áherslu á það að forustumenn stjórnarflokkanna geri það sem þeir töluðu um í stjórnarandstöðunni og vinni að því að afnema verðtryggingu sérstaklega á neytendamarkaði bindum við miklar var við það að efnahags og viðskiptanefnd skili fljótlega af sér tillögum um leiðina til þess síðan er það atvinnan við höfum lagt fram tillögur nær fimmtíu tillögur um hvernig væri hugsanlega hægt að skapa tólf þúsund ný störf fimmtíu tillögur ég vona svo sannarlega að stjórnvöld séu tilbúin að skoða það þessar hugmyndir okkar þar mundi ég gjarnan vilja að við mundum nálgast einmitt atvinnusköpun út frá sjálfbærni sem kemur fram í stjórnaryfirlýsingunni hjá ríkisstjórninni sjálfbærni en ekki bara að við séum að skilgreina það sem jafnvægi á milli efnahagsvaxtar félagslegrar velferðar og jafnaðar umhverfisins heldur líka það að við verðum sjálfum okkur nóg í mun meira mæli að við verðum sjálfbær að við veltum fyrir okkur hvað við getum framleitt hér innan lands í auknum mæli skapað störf innan lands og sparað gjaldeyri mikilvægur þáttur í því er að nýta auðlindir okkar fiskinn okkar orkuna okkar vatnið okkar landið okkar og fólkið okkar á sem bestan máta fyrir ísland núverandi íbúa þessa lands og framtíðarkynslóðir hluti af því er að virkja